virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer níutíu nítján hundruð níutíu og níu um öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi með frumvarpi þessu sem er á þingskjali níutíu og tvö er lagt til að innleitt verði í íslenskan rétt þau ákvæði tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og níu fjörutíu og fjögur e b sem breyta tilskipun evrópuþingsins og ráðsins níutíu og átta tuttugu og sex e b um endanlegt uppgjör í greiðslukerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf á íslandi eru starfrækt tvö greiðslukerfi sem falla undir núgildandi lög það er stórgreiðslukerfi íslandsbanka og jöfnunarkerfi greiðsluveitunnar þátttakendur í kerfunum eru fjármálafyrirtæki sem hlotið hafa starfsleyfi samkvæmt lögum númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki meginmarkmið laganna er að verja greiðslur sem komin eru í kerfin gegn því að hægt sé að beita riftunarreglum laga um gjaldþrotaskipti um þær greiðslur helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru eftirfarandi í fyrsta lagi að verðbréfauppgjörskerfi verði látin falla undir lögin í núgildandi lögum er einungis fjallað um greiðslukerfi í frumvarpi þessu er lagt til að lögin taki til greiðslukerfa og verðbréfauppgjörskerfa þá er einnig lagt til að ráðherra verði heimilt að viðurkenna fleiri kerfi en einungis þau sem falla strangt tiltekið undir skilgreininguna á greiðslukerfi í öðru lagi er lagt til að skilgreining á nokkrum hugtökum verði breytt og ný hugtök skilgreind meðal nýrra hugtaka sem lagt er til að skilgreind verði í lögunum eru hugtökin kerfisstjóri og rekstrarsamhæfð kerfi kerfisstjóri er sú eining sem kemur fram sem þátttakandi fyrir kerfið með því að heimila kerfisstjóra að vera þátttakandi geta kerfin nú tengst í ríkara mæli er þá talað um rekstrarsamhæfð kerfi í þriðja lagi er lagt til að settar verði reglur varðandi það hvenær fyrirmæli teljist vera komin inn í kerfið þetta getur verið sérstaklega mikilvægt þegar um rekstrarsamhæfð kerfi er að ræða þar sem fyrirmælin eru varin þegar þau teljast vera komin inn í kerfið fram að því er hægt að beita riftunarreglum gjaldþrotaskiptalaga

með þessu geta uppgjör farið fram á hvaða tíma sólarhrings og greiðslur bíða ekki eftir að viðskiptadagurinn hefjist til þess að þær teljist vera komnar inn í kerfið þar af leiðandi njóta þær réttarverndarinnar sem lögin bjóða í fimmta lagi er lagt til að heiti laganna verði breytt í samræmi við nýtt efni þeirra þannig að þau muni það er lögin muni þá heita lög um öryggi fyrirmæla í greiðslukerfum og verðbréfauppgjörskerfum herra forseti ég legg til að frumvarpinu verði að aflokinni þessari umræðu vísað til efnahags og viðskiptanefndar